Tisztelt Andor és Hahn biztos urak! A kohéziós politika az Európai Unió legsikeresebb és leglátványosabb közpolitikája. Olyan eszköz, amelyre az Uniónak a jövőben is nagyon nagy szüksége lesz. A közép európai és a balti új tagállamok felzárkózása még korántsem fejeződött be, de szüksége van ezekre a forrásokra bizonyos spanyol, portugál és görög régióknak egyaránt. De tévedés lenne azt hinni, hogy a kohéziós politika csak a felzárkóztatást szolgálja, hiszen a kohéziós politika az a legátfogóbb integrált befektetési politika, amely a 2020 as stratégia célkitűzései megvalósítását elősegíti.

Aki szétdarabolja a kohéziós politikát, szétdarabolja az Európai Uniót.